frú forseti ég hef verið fjarri góðu gamni í þrjá daga en fylgst með úr fjarlægð störfum á háttvirtu alþingi íslendinga ég verð að segja sem er að mér hefur ekki fundist störfin til sóma og mér hefur ekki fundist skipulagið á vinnunni til sóma það er eðli málsins samkvæmt eðli þinga að deila um ýmis mál og ekkert við það að athuga en það þarf hins vegar að vera reiða á óreiðunni og það þarf að vera skipulag á hlutunum og það skipulag sem hefur viðgengist við þingfundi undanfarna daga hefur að mínu mati verið til háborinnar skammar fyrir alþingi sem stofnun það er forseti þingsins sem ber ábyrgð á því og mig langar einfaldlega að skora á hæstvirtan forseta alþingis að beita sér fyrir því og gera gangskör að